Najmä preto, že Turecko sa uchádza o vstup do Európskej únie a z tohto dôvodu by sme mali veľmi pozorne sledovať, aké sú práva a postavenie žien v tejto krajine. Správa je veľmi prehľadná a veľmi stručná a konštatuje, že právne predpisy sú viac menej v poriadku, ale aplikácia do reálneho života je problematická. Najmä tá pasáž, kde sa hovorí o tom, že manželia, priatelia a rodinní príslušníci denne zavraždia najmenej dve ženy, je, povedal by som, šokujúca.

Hovorí o tom, že naozaj účasť žien na takomto živote reálnom, hospodárskom je veľmi slabá. Chcel by som sa zamerať na opatrenia, ktoré by sme mali presadzovať ako Európska únia a možno aj ako spoločenské organizácie. Predovšetkým by sme mali apelovať na politikov, aby boli osobnými príkladmi a správali sa podľa toho, ako sa od nich žiada. Potom, aby sme využívali médiá, televíziu, rozhlas na to, aby viacej presadzovali práva žien a chránili ženy.